Ich bin sehr dankbar für die Bemühungen in Kroatien selbst, insbesondere was die Justizreform betrifft. Da waren notwendige Schritte zu tun. Durch zwei neue Minister sind einige Dinge in Gang gesetzt worden.

Drittens Was die Wirtschaftsreformen betrifft, so hat Kroatien ebenfalls einiges eingeleitet.

Ich habe Ihnen die Unterlagen geschickt, Sie haben substanziell nichts geantwortet.

Wir sind in einer schwierigen Situation. Beide Seiten müssen sich bewegen, das ist klar.

Dann hätten wir nämlich gemeinsam vielleicht auch schon mehr erreichen können.

Trotz aller Kritik wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg bei der Überzeugung beider Partner. Leider ist das gestrige Gespräch nicht so positiv ausgegangen, wie es ausgehen sollte, aber ich hoffe, dass das bald der Fall ist.